Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, imaginez que je vous parle sans interprétation.

Imaginez qu'après toutes ces années d'absence, votre enfant ne parle plus votre langue, ne connaisse plus votre culture et, pire, ne sache même plus qui vous êtes, vous, son parent. Imaginez. Eh bien! c'est la situation à laquelle sont confrontés des milliers de parents face au Jugendamt, c'est pour ainsi dire David contre Goliath. Non, cette résolution n'est pas un texte contre l'Allemagne.

Si le Jugendamt veut vraiment défendre l'intérêt supérieur de l'enfant, comme il le prétend, il doit le laisser profiter pleinement de sa mère et de son père.

C'est cette richesse culturelle multiple qui en fera un adulte solide, ouvert et une personne aimante, car c'est bien de cela qu'il s'agit, de l'amour. Comment peut on être aussi obtus pour empêcher un parent de dire à son enfant qu'il l'aime, qu'il lui manque, qu'il a envie de le serrer dans ses bras.

Chiche, Madame la Chancelière, soyons plus solidaires! Donc, permettez une harmonie familiale au seul et unique profit de l'enfant. C'est cela qui compte et rien d'autre.